Všeč mi je bil film Leave No Trace. Film govori o vojaku oziroma o veteranu s posttravmatskim sindromom, ki živi s svojo hčerko, v gozdovih, in se izogiba ljudi. V filmu mi je bilo najbolj všeč, da, da ima lahko vojna krute posledice za človeka, hkrati pa pokaže tudi to, da je človek zelo odvisen od določenih ljudi. Torej, film govori o veteranu, o vojaku, ki je del svojega življenja preživel, v vojni v Iraku, zaradi poškodb je moral s poklicem končati, vrne se nazaj v ZDA, v svojo domovino, kjer ga je že čakala hčerka. vojna je na njem pustila trajne, psihične, posledice, zato se je, zato se je s svojo hčerko, odselil oziroma je začel bežati od ljudi, do te mere, da je to postalo že, patološko. V gozdovih se je skrival toliko časa, dokler ga niso, našli, našli oziroma ga niso dobili socialni delavci. Le-ti so zahtevali, da svojo hčerko pošlje v šolo in da živita na kmetiji. To sta tudi določeno obdobje upoštevala, vendar, je, je oče zbežal skupaj s hčerko v Washington, kjer je ponovno, poskušal, živeti v gozdovih. v teh gozdovih se je oče tudi poškodoval, tako da sta se, tako da sta bila določeno obdobje zelo odvisna od lokalne skupnosti v gozdu. le-ta jima je pomagala, preživeti težko obdobje, za tem pa je oče ponovno želel bežati naprej, vendar ga je hčer na tem mestu, pustila, saj se ni strinjala z, s tem načinom življenja. Najbolj všeč mi je Triglavski narodni park. Všeč mi je, ker nudi pestro izbiro izletniških točk, kot so gore, doline, jezera in podobno. Glavne znamenitosti Triglavskega narodnega parka je, kot, je, pove ime samo, Triglav, to je najvišja gora v Sloveniji, ki privabi tudi ogromno turistov. Potem Bohinjsko jezero, ki velja za največje slovensko jezero, Potem Pokljuka, Pokljuka je največji slovenski gozd, visokogorski gozd, večinoma iz smrečjega gozda, potem ne smemo pozabiti na doline, kot so Krma, Vrata in Kot. in seveda tudi ne smemo pozabiti na reke, kot so Soča, Sava Bohinjka, Dolinka. Če začnemo našo pot v Ljubljani, potem bo seveda najbolj primerna pot po gorenjski avtocesti, ki vodi do Jesenic. To bi bila seveda primerna izbira, če bi se odločili za obisk zgornjega dela narodnega parka, če pa bi se odločili za obisk spodnjega dela, pa bi bila primernejša pot skozi Idrijo oziroma Postojno. Všeč mi je poklic elektroinženirja, ta poklic mi je všeč, ker sem tehničen človek in rad rešujem probleme, ki so povezani s tehniko. Ljudje tega poklica lahko opravljajo širok spekter nalog. Če so izobraženi kot elektroniki, se lahko zaposlijo kot razvijalci elektronskih naprav, izdelovalci elektronskih vezij, kot programerji mikrokrmilniških sistemov. Če so izobraženi kot avtomatiki, se lahko najdejo v poklicu robotika oziroma v avtomizaciji naprav. Če so izobraženi kot energetiki, lahko svoj poklic opravljajo kot, kot načrtovalci omrežja ali kot, kot delavci v tovarnah. Lahko tudi skrbijo za elektrodistribucijsko omrežje. Najbolj všeč mi je priprava ocvrtega praženca. To pa zato, ker je enostaven za pripravo, je slasten in ima dobre vonjave, medtem ko ga pripravljaš. Prav tako ga lahko kombiniraš z različnimi okusi marmelade. Cvrti praženec začnemo s pripravo testa. V posodo damo kilo pa pol moke, tri jajca, mleka približno dva litra. Nato vse to zmešamo, po okusu tudi posolimo in vse skupaj pustimo čakati pol do eno uro. Za tem v ponev nalijemo nekaj olja, zelo pomembno je, da to olje zelo dobro segrejemo. V, v posodo nato zlijemo testo, ki smo ga pripravili prej. Za tem pa seveda, moramo konstantno, skrbeti, da je, da testo mešamo in da se ne zasmodi. To počnemo toliko časa, da se ne razdrobi in da ne in da postane lepega lepe rjave barve. To je vse, kar je potrebno narediti. K jedi lahko kombiniramo tudi kompot, marmelade, sladkor in še kaj. Najbolj všeč mi je bila knjiga Pijevo življenje. Všeč mi je bila, ker prikazuje, kako se morajo oziroma kako se moramo ljudje spopasti s svojo temno naravo in kako nam je pri tem lahko v pomoč vera. Prav tako te knjige ne moreš odložiti, ker pisatelj poskrbi za konstantno napetost, ki traja skoraj do samega konca. Knjiga govori o fantu z imenom Martel, Martel je sin oskrbnika živalskega vrta v Indiji. Že od nekdaj je iskal odgovor na vprašanje, kdo je, in se zatekal k različnim veram, med drugim h krščanstvu, k islamu, budizmu in tudi hinduizmu. Sam se ni moral opredeliti, za katero vero bi se odločil. Prav tako njegovi starši in družina niso razumeli, zakaj to počne. Njegov oče se je odločil, da bo svojo družino in živalski vrt preselil v Kanado, saj je tam imel boljšo priložnost. Zato je moral vse svoje živali spraviti na ladjo in jih skozi Tihi ocean spraviti do Kanade. Po štirih dneh plovbe z ladjo je le-ta začela toniti. Tako je oče tako je oče hotel rešiti družino in živali tako, da bi jih spravil v čoln. Vendar se je ladja potapljala prehitro, da bi to lahko storil. Tako se je vsa družina potonila, vsi, razen Martel, ki pa je ostal na čolnu skupaj še z nekaterimi živalmi. Med njimi je bil najbolj, najbolj pomemben tiger in hijena. Martel se je na začetku bal za svoje življenje, zato si je naredil splav, ki ga je privezal na čoln in od tam opazoval dogajanje v čolnu. Tiger je seveda postal lačen in za začetek napadel nekatere živali. Na koncu mu je ostala le še hijena. S to je s to je odlašal, saj je vedel, da boj z njo ne bo lahek. Kljub temu jo je premagal. Po nekaj dneh mu ni ostalo nič več. Zato si je začel ogledovati Martela. Martel se je tega zavedal, zato je, zato se je odločil, da bo tigra poskusil zdresirati, saj druge možnosti niti ni imel. Tako se je vrnil na čoln, kjer je, kjer ga je z vsemi svojimi, svojimi zmožnostmi poskusil zdresirati. Tiger se je upiral, vendar nikoli ni posegel po njem. S tigrom sta s časom postali, postala dokaj dobra prijatelja. Martel si je iskal hrano z ribolovom. Tako je lepo nahranjal sebe kot tudi tigra. Po skoraj tridesetih dnevih na čolnu sta skupaj s tigrom pristala na nekem otoku. Vendar ta, je bil ta otok prazen. Bilo je veliko dreves, vendar nič hrane. Zato se je fant odločil, da bo svojo plovbo nadaljeval. Med plovbo tudi veliko razmišlja o veri, o svoji družini, ki jo je izgubil, razmišlja tudi o svojem odnosu s tigrom. Po še nekaj dnevih, tednih plovbe po morju v stanju delirija prispe na obalo. Tukaj se zgodi dokaj zanimiva reč. Tiger le skoči iz čolna in ga zapusti. Glede na to, da je Martel, z njim razvil, lahko bi že rekli, prijateljski odnos, mu je bilo to zelo hudo. ni si mogel predstavljati, da ga bo le zapustil, da bo le odšel. Kakorkoli, zgodba se nadaljuje, ko ga sprašuje novinarka o njegovem, o njegovi poti. Takrat izvemo še drugo možnost, oziroma drugi razplet zgodbe po brodolomu. Le-ta je veliko bolj realen. Ta, ta razplet vključuje ljudi in ne živali, le da imajo te ljudje živalske lastnosti. Na koncu nam pisatelj prepusti izbiro, nam, bralcem, se pravi, ali nam je bolj všeč zgodba, ki vključuje tigra, druge živali, ali pa nam je bolj všeč zgodba, ki ki vključuje ljudi. V spominu mi je ostala katastrofa leta, ki se je zgodila leta dva tisoč enajst na Japonskem. In sicer je prišlo do potresa in posledično do cunamija, ki pa je prizadel tamkajšnjo nuklearno elektrarno. Le-ta je povzročila tudi veliko ekološko škodo. Zakaj mi je v spominu ostala ravno ta nesreča? morda zato, ker je to tudi moje področje, oziroma se zanimam za to področje. Najbolj uporabno orodje se mi zdi multimeter, če temu sploh lahko pravimo orodje. Pa vendar, z njim lahko merimo razne parametre, kot so napetost, ta je lahko izmenična ali enosmerna, lahko merimo upornost, kapacitivnost, tudi frekvenco. Nekateri omogočajo tudi meritev temperature. Zdaj, zakaj bi bilo tako orodje uporabno? Velikokrat ga uporabimo, če načrtujemo oziroma napeljujemo kable, v sobi ali kje drugje. To orodje je tudi uporabno, če izdelujemo ali pa le popravljamo kakšno vezje. Uporabno pa je seveda tudi za meritev temperature. Najbolj všeč mi je pomlad. Pomlad mi je najbolj všeč, ker se takrat narava začne prebujati, dnevi postanejo daljši, temperature se dvignejo. Prav tako se s pomladjo začnejo se začne s pomladjo prebujati tudi narava. Drevesa začnejo cveteti, drevesa se ozelenijo. Kakor pa se začne prebujati narava, tako se začne prebujati tudi človekova duša. Stvari, o katerih si prej le razmišljal in sanjal, lahko sedaj začneš uresničevati. Tisto, kar je pred pomladjo v tebi umrlo, nadomestijo nove stvari, ki začnejo v tebi cveteti. Slabe plati pomladi so podnebne spremembe, kot so seveda veliko dežja in hladna jutra. Poleg tega se mnogi ljudje pritožujejo, saj imajo alergijo na cvetni prah. Za nekatere predstavlja problem tudi delo na vrtu, ki se začne ravno spomladi. Najbolj všeč mi je gorništvo. To mi je všeč, ker so gor v Sloveniji dokaj dostopne oziroma niso tako daleč, zato lahko tja pridemo dokaj enostavno. Najbolj mi je všeč sam proces hoje do vrha gor, in sicer na začetku imamo v glavi celotno pot, ki nam včasih tudi jemlje motivacijo. Nato pa z ... Nato pa z minutami pridobivamo na višini in smo čedalje bližje vrhu. Motivacija narašča, začnejo se sproščati hormoni, bolje se počutimo. Ko pa pridemo na vrh, pa smo nagrajeni z razgledi, kakršnih ne bi bili deležni, če se za to ne bi odločili. Gorništvo med drugim je tudi dober način, kako poskrbeti za telesno moč in zdravje. Slaba plat gorništva je na prvem mestu seveda varnost. Če presegamo svoje sposobnosti, se lahko konča s poškodbo, v najhujšem primeru tudi seveda s smrtjo. druge slabosti so tudi, same poškodbe sklepov zaradi same hoje. lahko nas preseneti tudi slabo vreme. To je še posebej, neugodno, če se zgodi med poletjem, ko so pogoste poletne nevihte. Najbolj všeč mi je mačka. To pa zato, ker jo lahko pestuješ, se z njo igraš, skratka, je ljubka žival. Poskrbi tudi za tvojo dušo, še posebej, če si v stresu. Za mačka moramo redno poskrbeti, da ima pri sebi hrano, najbolje je, da se izogibamo mokri hrani, saj le-ta povzroča pri mačkah drisko. Tako se izkažejo najbolj primerni ravno briketi. Seveda jih lahko včasih, razveselimo tudi s kakšnim golažem. Seveda moramo tudi poskrbeti, da je čaša z vodo zmeraj polna, saj bi lahko imela dehidracija resne težave. Paziti moramo tudi na higieno, predvsem moramo poskrbeti, da je mačje stranišče, stranišče čisto. Žival moramo voziti k veterinarju na preglede, pa tudi zato, da tam dobimo kakšen nasvet. Ljudje si lahko ogrevajo svoje stanovanje na različne načine. Najbolj klasičen način bi bilo kurjenje lesenih drv. Seveda moramo pri tem načinu stalno nalagati na ogenj. Zato se nekateri ljudje raje odločijo za plin. Le-tega menjajo enkrat do dvakrat na leto. Nekateri se odločijo tudi za električne radiatorje, vendar pa velja to ogrevanje za bolj drago. Zato se ga poslužujejo bolj redki. Isto bi veljalo za infrardeče sijalke, ki pa se jih niti ne uporablja toliko za ogrevanje hiš. Nekateri imajo zunaj na dvorišču tudi toplotne črpalke, ki izkoriščajo določene fizikalne zakone, da lahko toploto pridobijo z izhlapevanjem oziroma s spreminjanjem, agregatnega stanja amonijaka. Včasih so ljudje uporabljali tudi premog. Kakor verjetno že veste, imam jutri osemnajsti rojstni dan. Dolgo sem pričakoval ta dan in vendarle je prišel. Odločil sem se, da organiziram zabavo. Potekala bo pri meni doma in začela se bo ob desetih zvečer. Verjetno mi ni treba napisati, da se bo najverjetneje zaključila v poznih jutranjih urah s hudim mačkom. Za prazne trebuhe bom poskrbel jaz. Na voljo bo nekaj pic, za posladek pa bo najverjetneje čokoladna torta. Zelo bi bil zadovoljen, da se udeležite moje zabave v velikem številu. Čim prej mi pošljite vaše glasbene želje, da ne bo noč ostala tiha. Za alkohol poskrbim jaz. Seveda pa ne bo odveč tudi kakšna iz vaše strani. Se vidimo jutri in ne pozabite prinesti spalnih vreč. Verjetno sem zadnji, ki ti voščim. Zelo mi je žal. Prepričan sem, da si se zabaval na zabavi, ki je morala biti prav posebna, kakor si tudi ti. Želim ti torej življenje, ki ti bo pustilo polno čudovitih spominov. Želim tudi, da se ti uresničijo sanje, ki jih nisi mogel uresničiti prejšnje leto.